To, co obserwujemy od półtora roku, to jest powolne podmywanie tych ustaleń i tego, co stanowi kamień węgielny Unii. Różne kraje pod różnymi pretekstami zaczynają wprowadzać czasowe, chwilowe, ukryte, jawne kontrole, a my koncentrujemy się przede wszystkim na unii fiskalnej, mówimy o euro, kryzysie, unii bankowej i nie przykładamy moim zdaniem dostatecznej wagi do tych kolejnych kroków poczynionych przez różne kraje.